Urge incrementar la voluntad política, para priorizar los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, la Unión Europea y sus Estados miembros deberían designar líderes políticos que tengan poder y, sobre todo, voluntad política para guiar a todo el gobierno e impulsar esta agenda establecer un proceso gubernamental estructurado y claro para implementar la agenda, involucrando a todos los ministerios y llevar a cabo un análisis exhaustivo y honesto de los déficits, indicando claramente dónde existen contradicciones entre las políticas. Y así estaríamos fortaleciendo el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo. También debemos adoptar un plan de implementación para cumplir la agenda que abarque las políticas nacionales e internacionales, especialmente las comerciales, y establecer un marco robusto de monitoreo, en el sector privado también, porque ni uno solo de los objetivos se alcanzará si no somos capaces de regular el comportamiento de nuestras empresas, y para eso necesitamos normas vinculantes en materia de diligencia debida. Por eso, es incoherente firmar los Objetivos de Desarrollo Sostenible mientras seguimos sin desarrollar, por ejemplo, legislación vinculante en cadenas de valor tan mortíferas como la textil, o si seguimos obstaculizando en las Naciones Unidas el proceso para la creación de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. De otro modo, estaremos volviendo a lo de siempre palabras bonitas, pomposos objetivos y, en la práctica, estaremos obrando en dirección contraria.